fyrst varðandi fyrra atriðið varðandi þá reiði sem greip um sig í þingsal norðurlandaráðs í fyrradag þegar hæstvirtur forsætisráðherra ákvað að fara frekar í mat með forseta finnlands og hinum forsætisráðherrum norðurlandanna heldur en að klára að svara fyrir ekki í almennum fyrirspurnartíma hæstvirtur forseti heldur þegar hann var að fylgja úr hlaði formennskuáætlun íslands fyrir árið tvö þúsund og níu og ísland var í fókus í einn klukkutíma af þingtímanum og hæstvirtur forsætisráðherra kaus að fara þegar korter eða tuttugu mínútur voru eftir af þessum klukkutíma frekar heldur en að svara þeim spurningum til enda sem þingmenn höfðu til hans síðan fékk hann auðvitað ákúrur fyrir það síðar um daginn þegar forsætisráðherrarnir voru hver fyrir sig að halda sínar ræður fékk hann ákúrur frá þingmönnum fyrir að hafa farið úr salnum menn komu í andsvör við hann og gerðu þetta að umtalsefni þá sneri hæstvirtur forsætisráðherra bara upp á sig og skammaði þá sem höfðu skipulagt fundinn það vakti heldur ekki mikla virðingu eða afsakaði í sjálfu sér ekki framferði hæstvirtur ráðherra það er síðan annað mál það

alin upp við hér á alþingi íslendinga ráðherrar á íslandi hafa ekki sýnt þinginu nægilega virðingu að mínu mati varðandi síðan orð jens stoltenberg það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni það kom skýrt fram að það auðveldaði öðrum ríkisstjórnum að koma að borðinu þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var kominn að því enda er það alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem nú setur kúrsinn sem setur reglurnar